Pýtam sa, kedy sa stalo, že sme začali diktovať zákonodarcom členských štátov, o čom môžu diskutovať a o čom už nie? Táto debata ani návrhy uznesení, o ktorých budeme hlasovať zajtra, sa netýkajú platnej zákonnej normy. Týkajú sa nezáväzného textu, ktorý je predmetom diskusie v parlamente členského štátu Európskej únie. Zákon, ktorý potenciálne ohrozuje slobodu médií v Maďarsku, je platný zákon. Väčšina z nás sa však nakoniec priklonila k názoru, že skôr než sa ním budeme zaoberať, je treba dať čas maďarskej vláde, aby mohla, ak to bude potrebné, zákon zmeniť.